a colleghi membri di questo Parlamento, voglio ribadire con forza che tali atti sono inaccettabili. La violenza, verbale o fisica che sia, e la mancanza di rispetto non sono giustificabili in alcun caso, tantomeno se hanno l'effetto di limitare il normale esercizio del mandato che i deputati hanno ricevuto dai cittadini. Nel condannare fermamente questi atti, da qualsiasi parte essi provengano, voglio esprimere la nostra solidarietà alle colleghe Judith Sargentini, oggetto di una campagna di odio sui media, Eleonora Forenza che ha subìto anche violenza fisica e al collega István Ujhelyi, la cui immagine è stata offesa nel corso di una manifestazione in Ungheria. Esprimo la nostra più ferma condanna e mi auguro che questi episodi inaccettabili non si ripetano più.